In't Veld asszony a bevezetőjében az általa nacionalistának nevezett pártokról beszélt, azt állítva, hogy számukra egy hang, egy igazság létezik. Nem önök azok, akik számára az európai országoknak csak egyetlen útja létezik?

És akik lazább együttműködést akarnak, azokat önök Európa ellenesnek minősítik, és ez a legfinomabb jelző? Manfred Weber néppárti frakcióvezető üzenetében arra hivatkozott, hiszen értékekről vitatkozunk most, hivatkozott a keresztény gyökerekre, mint az értékrend alapjára.

Önök annyiszor idézik itt az alapító atyákat, most én is idézek Robert Schumantól két kijelentést Európát nem lehet valamely közös szerkezet kialakításával integrálni, amit önök akarnak, és a másik Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.